Panie Przewodniczący! Ważne jest, aby Unia Europejska wspierała kraje Partnerstwa Wschodniego, rozmawiała o ich europejskich aspiracjach i formach ściślejszej integracji. Istotne jest stworzenie tym państwom warunków niezbędnych do przyspieszenia procesu stowarzyszenia politycznego i dalszej integracji gospodarczej między Unią Europejską a zainteresowanymi krajami partnerskimi, uznając gospodarcze korzyści z rozwoju handlu towarami i usługami. Wzmocnienie Partnerstwa Wschodniego, włączając w to zwiększenie jego finansowania, jest koniecznością także teraz, gdy Unia zmaga się z kryzysem gospodarczym i jest zaangażowana w budowę nowej strategii dla państw Południa.